A közelmúltban öt napig jártam Irakban dolgozó segélyszervezetekkel a menekülttáborokat. Személyes tapasztalataim alapján hangsúlyozom európai felelősségünket. Európa békében él évtizedek óta és békésen nézzük, hogy eközben szomszédságunkban egy ősi, kétezer éves keresztény kultúra tűnik el lassan. Bátran ki kell mondanunk, megvédjük az üldözötteket legyenek ezek keresztények és más kisebbségek! Többször elmondtam az Európai Parlamentben is, hogy humanitárius segélyezés terén az uniónak fel kell vállalni a vezető szerepet a közel keleti térségben. Igenis képesnek kell lennünk arra, hogy gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi eszközeinkkel biztosítjuk az üldözöttek jövőjét, elsősorban a saját hazájukban. A segítségre kinyújtott kezet nem megfogni, passzívnak maradni, nemcsak ellentétes Európa értékrendjével, hanem egyszerűen embertelen. Büszke akarok lenni!